L'opinione pubblica segue con attenzione e, purtroppo, con crescente scetticismo i nostri passi. L'Unione europea è prima di tutto un'Unione commerciale ma non per questo si può dare l'impressione di non mettere i diritti sempre al centro di tutto. Ormai è chiaro a tutti i cittadini, imprese e governi quale sia la portata del potere di influenza dell'Unione sulle questioni del commercio estero, delle relazioni internazionali, della regolamentazione all'interno e all'esterno dei confini comunitari. Sono convinta che la politica commerciale dell'Unione debba essere uno strumento al servizio della promozione dei diritti, in particolare di quelli dei lavoratori, delle donne e dei minori, che molto spesso nei paesi del Sud Est asiatico, ad esempio, dove la produzione manifatturiera ha spostato il grosso delle sue attività, vivono però condizioni di terribile sfruttamento. La responsabilità delle imprese, in particolare delle multinazionali, è il perno del successo della strategia commercio per tutti. Lo strumento della responsabilità sociale d'impresa è un'arma efficace per informare i consumatori e spronare imprese e governi a tenere più in conto i risvolti sociali ed ambientali del loro agire.